forseti ég mæli fyrir nefndaráliti frá meiri hluta sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund jón b jónasson kolbein árnason og arndísi steinþórsdóttur frá sjávarútvegsráðuneyti björgu thorarensen frá háskóla íslands guðrúnu gauksdóttur frá háskólanum í reykjavík elliða vignisson frá vestmannaeyjabæ sigurgeir b kristgeirsson frá vinnslustöðinni h f friðrik j arngrímsson og björgólf jóhannsson frá landssambandi íslenskra útvegsmanna örn pálsson frá landssambandi smábátaeigenda og helga laxdal frá félagi vélstjóra og málmtæknimanna málið var sent út til umsagnar og bárust umsagnir um það frá byggðastofnun farmanna og fiskimannasambandi íslands félagi vélstjóra og málmtæknimanna fiskistofu hafrannsóknastofnuninni landssambandi íslenskra útvegsmanna landssambandi smábátaeigenda samtökum fiskvinnslu án útgerðar samtökum fiskvinnslustöðva og sjómannasambandi íslands markmið frumvarpsins er að koma til móts við þær útgerðir sem verða fyrir skerðingu veiðiheimilda vegna niðurskurðar aflamarks í þorski og að framlengja undantekningarreglu bráðabirgðaákvæðis fjögur hvað varðar úthlutun veiðar og greiðslu veiðigjalds af aflamarki í úthafsrækju vegna slæmrar stöðu rækjuiðnaðarins var með lögum númer fjörutíu og tvö tvö þúsund og sex um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða lögfest tímabundin undanþága frá veiðiskyldu á úthafsrækju ella hefði aflahlutdeild verið felld niður í samræmi við ákvæði fimmtu málsgrein fimmtándu grein laga um stjórn fiskveiða með frumvarpinu er hin tímabundna undanþága framlengd um eitt fiskveiðiár til viðbótar eða til loka fiskveiðiársins tvö þúsund og átta tvö þúsund og níu þá gerir frumvarpið ráð fyrir að ekki skuli lagt veiðigjald á veiðiheimildir í þorski á yfirstandandi og næsta fiskveiðiári en það stafar af verulegum niðurskurði á aflamarki í þorski á yfirstandandi fiskveiðiári en ekki er útlit fyrir að veiðiheimildir aukist á því næsta nefndin athugaði sérstaklega hvort það stæðist jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar að undanþiggja eina fisktegund veiðigjaldi umfram aðrar en þær breytingar sem frumvarpið felur í sér eru ívilnandi fyrir ákveðinn hluta atvinnugreinarinnar umfram aðra meiri hlutinn telur að þar sem ákveðinn hluti atvinnugreinarinnar verður fyrir umtalsverðum búsifjum umfram aðra vegna nauðsynlegra aðgerða stjórnvalda til að tryggja vöxt og viðhald fiskstofna þjóni það lögmætum og málefnalegum tilgangi að fella niður veiðigjald í ákveðinni tegund enda sé um að ræða tímabundna aðgerð ákvæðið nái jafnt til allra þeirra sem eins er ástatt um og gangi ekki lengra en nauðsynlegt er með þessu áliti nefndarinnar er stuðst við það sem fram kom frá prófessor björgu thorarensen frá háskóla íslands og guðrúnu gauksdóttur frá háskólanum í reykjavík nefndin tók til sérstakrar skoðunar álagningarhlutfall veiðigjalds á útgerðina meðal annars með hliðsjón af því að frumvarpið gerir ráð fyrir að fella niður veiðigjald í þorski fyrir yfirstandandi og næsta fiskveiðiár samkvæmt gildandi lögum er álagningarhlutfall

vegna mikils samdráttar í úthlutun á veiðiheimildum í þorski á yfirstandandi fiskveiðiári telur meiri hlutinn nauðsynlegt að lækka enn frekar en fyrirhugað var það sérstaka veiðigjald sem útgerðin greiðir í ríkissjóð og leggur til að álagningarhlutfall verði fjögur komma átta prósent fyrir fiskveiðiárin tvö þúsund og sjö tvö þúsund og átta

með þessari breytingu verður veiðigjald á útgerðir á fiskveiðiárinu tvö þúsund og sjö tvö þúsund og átta lækkað um tæplega þrjú hundruð milljóna króna til viðbótar þeim tvö hundruð sjötíu og fimm milljónir króna sem frumvarpið gerði

fiskveiðiári hæstvirtur forseti þetta var tillaga meiri hlutans gunnar svavarsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins en meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeirri breytingu sem um getur í þingskjali þessu sem er númer fjögur hundruð fimmtíu og fjögur undir álitið skrifa arnbjörg sveinsdóttir kjartan ólafsson helgi hjörvar jón gunnarsson og karl fimmti matthíasson